Najlepša hvala. Torej preden začnem govoriti o utekočinjenem naftnem plinu, vas spomnim, spoštovane kolegice in kolegi, da danes ponovno se podražilo tako dizelsko gorivo kot kot bencin, da so množične vrste Štajercev, Korošcev, tudi del Gorenjcev v Avstriji, mislim, da o tem več ne rabim govoriti, da o trošarinah, ki so nesorazmerne s tranzitno državo - mislim, da sem v dveh mandatih povedal zadosti. Tu sem nekako zaključil. Zdaj pa jaz mislim, da če nas dobro poslušajo vsi ljudje, vsi državljani, upokojenci in vsi ostali, predvsem tisti na podeželju, ki nimajo možnosti priklopa na tako zvani mestni plin, tisti, ki se ogrevajo s tako zvano utekočinjeno nafto in plinom, da traja moja saga že več kot leto in pol. Ko sem na prvič opozoril tako kolega ministra Počivavška kot nekdanjega ministra za infrastrukturo, gospoda Petra Gašperšiča za nenormalne cene utekočinjena naftnega plina v Sloveniji. Jaz sem preveril ravno čas pred nekaj minutami še zadnje cene v Nemčiji. V Nemčiji so cene tako zvanega utekočinjenega naftnega plina - za ogrevanje govorim, na nemških borzah za različno od dežel med nič cela osemintrideset evra po litru, do najdražje cene, ki je bila v Nemčiji zabeležena točno na današnji dan, je to nič cela dvainpetdeset evra na liter za utekočinjen naftni plin - propan, butan. V Sloveniji je na današnji dan cena utekočinjenega naftnega plina en evro ena nič nič oseminšestdeset, koliko ga plačate takoj z gotovino pa je približno točno en evro, mogoče nič cela devetindevetdeset in nekaj. Saga se je začela, moj boj z mlini na veter se je začel, lahko rečemo, pred dobrim letom. Kasneje je stekla tudi na RTV Sloveniji oddaja Koda, kjer so še enkrat preverili, opirali so se torej na na moje poslansko vprašanje. Šli so do državljana enega izmed, lahko rečemo dobil sem več pisem državljanov in gospod, lahko ga imenujem, gospod tudi Tomaž Nartnik je bil nekako najbolj, lahko rečem, najbolj se je trudil, največkrat me je tudi poklical, klical tudi, bil je tudi gost v tej oddaji Koda. Skupaj so ugotavljali, da nekaj v Sloveniji torej s konkurenco na tem trgu, torej ne drži. Seveda še zdaj ponovno sprašujem oba ministra, tako za gospodarstvo kot finance, ali se zavedate, kaj se dogaja na Agenciji za varstvo konkurence, ali je tudi na vladi stekla kakršnakoli pobuda ali pa vprašanje Agenciji za varstvo konkurence, da nekako sum tega kartelnega dogovora obeh torej ponudnikov, ki v Sloveniji obstajata, to sta Geoplin, Butan, nekako razčlenijo, jih kaznujejo. In ali imate kakršenkoli odgovor, zakaj imajo v Sloveniji slovenski državljani sto procentov višje cene za ogrevanje, morda zaradi utekočinjena naftnega plina kot v Avstriji in Nemčiji. Najlepša hvala za odgovor.